Hvala. postopkovno predlagam zahtevo za splošno razpravo, in sicer iz naslednjih razlogov. Zdaj, najprej, , gospod premier, zakonodaja ni bila usklajena, ne, na ekonomsko-socialnem svetu. Ni bila. Sindikati so ji jasno nasprotovali in tudi javno nasprotovali, ko jo je minister predstavil javnosti. Nasprotujejo taki dohodninski lestvici, kot jo predlagate, in mislim, da je na tem stališču petindevetdeset odstotkov državljank in državljanov, ki jih taka davčna reforma zaobide in daje tistim, ki imajo več od dvakratnika povprečne plače. drugič. ko pravite, daj ta sveženj nujno sprejeti tudi zaradi, minimalne plače, ni treba sprejeti celega svežnja. Lahko enostavno prečrtamo škodljivo dohodninsko lestvico in pustimo vse ostalo. Tako amandma smo v Levici tudi vložili, bi bilo zelo dobro, če ga vlada podpre, ker potem bo ta koalicija verjetno glasovala drugače, kot je glasovala na odboru, na seji, ki jo imamo ta teden. in tretjič, pač glede na to, kar sem povedal na začetku, kaj je bilo zapisano pa obljubljeno v koalicijski pogodbi, ne, kakšno vizijo za novo desetletje smo ali pa ste, predstavili, v tistem dokumentu in kaj nudi ta proračun. Mislim, da se je nujno v tem državnem zboru pogovoriti o tem, kam v naslednjem desetletju hočemo ali pa moramo iti, da nas ne bo povozil čas, in pa po drugi strani, mislim , da se je treba neprestano pogovarjati o tem, kdo je v resnici srednji sloj v tej državi. Srednji sloj v tej državi, čeprav se mogoče komu tako zdi, niso ljudje z dva tisoč evri plače ali več, ta sloj tudi statistično več ne pade v srednji, če povzamete OECD statistiko, vam bodo rekli, da je, da je srednji sloj tisti od osemdeset, med osemdeset in dvesto odstotki povprečne plače . Medtem ko vlada kljub neprestanemu opozarjanju v bistvu že od marca spet prihajati z reformo, ki tudi statistični srednji sloj zgreši in se usmeri v najbolje plačan. Pač, če so največje razbremenitve v drugem in tretjem dohodninskem razredu, morate vedeti , da se te najbolj poznajo pri plačah, ki so nad tem, lahko pogledate tudi študije, ki so bile v zadnjih mesecih in tednih objavljene. skratka moj, moja pobuda za razpravo v državnem zboru je, da se pogovorimo o prioritetah v proračunu in o tem, kakšna bi ta davčna reforma morala biti.